Zverejnením zelenej knihy nám Komisia predstavila víziu o definovaní nového spoločného strategického rámca pre financovanie výskumu a inovácií po roku 2013. Skutočnosť, že priemerné investície krajín Európskej únie do výskumu, vývoja a inovácií sa dnes pohybujú len okolo 1,5 HDP, znamená, že Európska únia v tejto oblasti výrazne zaostáva za svojimi silnými ekonomickými partnermi a jej doterajšia politika v tejto oblasti nepriniesla očakávané zlepšenie. Preto je potrebné pokúsiť sa o reorganizáciu súčasných systémov a programov na podporu výskumu, vývoja a inovácií.

Jedným z nich je aj nový trojstupňový model, ktorý navrhuje pani spravodajkyňa Marisa Matias, na elimináciu nerovností v možnostiach prístupu a účasti malých a stredných podnikov na benefitoch podpory vývoja a inovácií. Ďalšie námety treba hľadať v zjednodušení a sprehľadnení mechanizmov poskytovania pomoci, aby nadmerné administratívne zaťaženie neodrádzalo kreatívnych ľudí od možnosti využiť na urýchlenie skúmania a využitia objavov aj disponibilné zdroje Európskej únie. Som presvedčený, že každý námet, ktorý pomôže zlepšiť účinnosť európskej politiky na podporu výskumu,